Ich bin sehr irritiert über den Verlauf der Diskussion, weil in diesem Parlament noch vor einigen Monaten eine große Übereinstimmung geherrscht hat darüber, dass wir uns auf keinen Fall in eine Defizitsituation der Europäischen Union hineinarbeiten wollen.

Wir wissen, dass uns auch mit den Nachtragshaushalten etliche Milliarden fehlen werden.

Wir wissen, dass uns 2014 durch den schwachen Abschluss im mittelfristigen Finanzrahmen sowieso Gelder fehlen.

Schütteln Sie nicht den Kopf, Herr Kommissar, das Missmanagement der Kommission in dieser Auseinandersetzung hat uns auch in diese Drucksituation um die Nachtragshaushalte hineingebracht. Meine Fraktion hat immer gesagt, dass wir das nicht mitmachen.

Wir wollen kein Flickwerk in dieser für die Europäische Union grundsätzlich wichtigen Zukunftsauseinandersetzung. Wir haben gestern vorgeschlagen, dass wir, auch wenn der Zeitplan eingehalten werden muss, den Sie uns seit einigen Tagen vortragen, der Auffassung sind, dass man in einer Sondersitzung des Europäischen Parlaments über die gesamte Schieflage debattieren kann.

Wir könnten dann auch mal dem eigenen Anspruch gerecht werden, diese ganze klamme Situation den Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union besser zu erklären. Denn das ist doch das, was gar keiner mehr versteht Wir spielen hier mit Milliarden, wir arbeiten mit den Überschriften von Nachtragshaushalten, aber wo das Geld fehlen wird, warum das Geld überhaupt so knapp ist in Europa, das wird überhaupt nicht mehr deutlich. Zusätzlich haben wir das Problem, dass die meisten Bürger in der Europäischen Union bis heute denken, dass wir hier aus dem Vollen schöpfen, dass wir mit gigantischen Haushalten immer schlechte Politik machen. Auch Sie, Herr Lewandowski, sind doch im Verdacht, permanent das Geld zum Fenster rauszuwerfen. Kein Mensch in Europa, auch nicht in Deutschland, hat bis heute verstanden, dass ein mittelfristiger Finanzrahmen über sieben Jahre für die Europäische Union weniger Geld hat als ein Jahr öffentlicher Haushalte in Deutschland. Kein Mensch hat verstanden, dass aus diesem Weniger auch noch das meiste immer noch direkt an die Mitgliedstaaten zurückfließt, und dass wir hier wirklich nicht über unsere Verhältnisse leben, sondern dass wir in vielen Bereichen, gerade im sozialen Bereich, den Mangel verwalten. Ich plädiere deshalb nochmals dafür Lassen Sie sich nicht ein auf dieses Flickwerk mit den Nachtragshaushalten!